ég endurtek það sem ég sagði áðan um matsfyrirtækin þau bera auðvitað sína ábyrgð á bæði þeirri einkunn sem þau gáfu íslensku bönkunum og reyndist allt of há og svo reyndar einnig ýmsum öðrum einkunnum sem þau hafa gefið á undanförnum árum og reyndust sömuleiðis innstæðulitlar eða lausar ég get reyndar einnig tekið undir með þingmanninum um að það runnu ekki tólf þúsund milljarðar til íslands ef það er rétta talan það var auðvitað talsvert lægri tala sem einhvern tíma kom við á íslandi sumt af því sem kom við á íslandi fór síðan þaðan jafnharðan aftur eins og þingmaðurinn rakti það er eitt af því sem upp á okkur stendur núna að rekja þetta flæði allt saman og helst að reyna að endurheimta sem mest af því fé sem við höfum kröfu á það er búið að fela ýmislegt í skattaskjólum og víða annars staðar og það er hluti af uppgjörinu að reyna að endurheimta sem mest af því